Ich muss zugeben, ich war auch etwas ratlos, als ich über die heutige Debatte nachgedacht habe, aber nicht, weil ich dächte, dass wir nur debattieren müssen, wenn wir eine neue Russlandstrategie bereits im Sinn haben.

Ich bin der Meinung, dass wir mit dem, was wir bisher gemacht haben, nicht weitergekommen sind. Es gibt in der Europäischen Union zwei Lager. Die einen sagen Das war alles zu viel und falsch im Ton, und wir müssen wieder milder werden im Umgang mit Russland. Und die anderen sagen Das ist alles nicht konsequent genug, und wir müssen drauflegen. Ich glaube, dass das noch eine Weile so weitergehen kann und dass genau diese Unentschiedenheit der Europäischen Union eines unserer großen Probleme und eher eine Garantie für Misserfolg ist. Die Europäische Union hat sich nie Russland oder den Kreml zum Feind erklärt. Seit ich die Auseinandersetzung wahrnehme ganz klar mindestens mit der Besetzung der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass, aber auch rund um solche Ereignisse wie Syrien Bombardements, zum Beispiel Aleppo, oder den Giftgasanschlag in

Ich glaube, dass man immer wieder alles ausloten muss, was es an Veränderungsmöglichkeiten auch im Kreml gibt. Aber wenn es so schwierig wird wie im Donbass, mit einem Waffenstillstand in Syrien und in letzter Zeit hat Russland alles dazu getan, neue Eskalationen zu unterstützen, sie haben die Türken in Afrin unterstützt, sie haben den Iran in seiner neuen Machtposition in Syrien in Stellung gebracht wenn wir scheitern, dann ist tatsächlich das Instrumentarium, das wir uns gegeben haben mit Sanktionen eines, das wir weiterentwickeln müssen.